Eine Kommentierung scheint mir deshalb hier angebracht. Ich will Ihnen nicht verhehlen, dass es eine überwältigende Zustimmung im Europäischen Rat zu unserem Vorschlag gab. Die überwiegende Mehrheit der Regierungschefs der Europäischen Union hat dieses Interinstitutionelle Abkommen befürwortet. Es wurde aber zugleich auch sichtbar, dass der Europäische Rat eine strukturelle Schwäche hat, nämlich sein Einstimmigkeitsprinzip. Und ich denke, wir werden mit diesem Einstimmigkeitsprinzip aus dieser Krise nicht herauskommen. Ich danke der Kommission für ihre Unterstützung. Ich möchte Ihnen vorschlagen, dass beide Institutionen, Kommission und Parlament, festhalten an der Idee, in enger, konstruktiver Zusammenarbeit und auch unter vollständiger Wahrung der Rechte des Europäischen Parlaments durchaus zu einer beschleunigten Gesetzgebung beizutragen, wenn das gewünscht wird. Sicher ist z. B. die Kompromissfindung im Bereich des europäischen Patents kein Beispiel dafür, wie vorgegangen werden sollte. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir im Interesse der Menschen in Europa gemeinsam alles tun sollen, um schnell und gestärkt aus dieser Krise herauszukommen. Ich möchte Ihnen eine positive Nachricht übermitteln Der Europäische Rat hat den Menschenrechtspakt und den damit verbundenen Aktionsplan, für den wir als Parlament lange gekämpft haben, angenommen. Ich glaube, wir sollten diese Entscheidung als Europäisches Parlament sehr begrüßen, denn dieses Paket erklärt Menschenrechte und Demokratie zu einem zentralen Anliegen der europäischen Außenpolitik. Wir alle hier sind davon überzeugt, dass das Menschenrechtspaket eine außerordentlich gute Basis darstellt, um die Menschenrechts und Demokratisierungspolitik effektiver und kohärenter gestalten zu können. Wir freuen uns darauf, als nächsten Schritt in einer feierlichen interinstitutionellen Erklärung dieses Menschenrechtspaket öffentlich sichtbar zu machen und die Unterstützung aller drei Organe dafür zu dokumentieren.